Hadd osszam azok véleményét, akik csalódásukat fejezték ki a Tanács mindenfajta kompromisszumkészségének a hiánya miatt és hadd mondjam biztos úrnak is azt, hogy az, hogy ha Progress forrásokat csoportosítunk át, kizárólag Progress forrásokat, annak az üzenete az, hogy a társadalmi befogadást szolgáló források esetében csak akkor tudjuk elképzelni a legesendőbbek támogatását, hogy ha a forrásokat ugyanezt a célt szolgáló helyről vesszük el.

Azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Az együttdöntés azt is jelenti, hogy mindenkinek, mindegyik félnek lépéseket kell tenni. A Parlamentnek több ajánlata és több javaslata volt ezzel kapcsolatban, miközben a Tanácsnak és a Bizottságnak nem volt olyan javaslata, ami segítette volna a megállapodást. Hadd mondjam el Elisabeth Schroedternek, hogy az, hogy itt a Progress t védjük ez egy közös meggyőződésünk, hogy ebben mégiscsak hajlandók vagyunk kompromisszumra abban az a meggyőződésünk fejeződik ki, hogy ennek a programnak mihamarabb létre kell jönnie.

Azt gondolom, hogy ebben kifejeződik a Parlament konstruktivitása. Mindenképpen nagyon fontosnak tartom a társadalmi befogadás szempontjából ezt a programot, és szeretném kérni képviselőtársaimat arra, akik ezt támogatták, hogy ne a Progress programból vegyük el teljes forrást, hogy a saját kormányaiknál is lobbizzanak ezért, hisz a Tanácsban ezeknek az országoknak a kormányai ülnek